Waarom stappen die gezinnen in gammele bootjes richting Europa? Het antwoord is dat er onvoldoende middelen zijn en dat laat zich erg concreet voelen. Zo zijn de voedselrantsoenen al sinds enige tijd zeer laag. Wat doet dan een uitgehongerd gezin dat daar geen arbeidskaart kan verkrijgen? Vluchten, of hun dochters op jonge leeftijd uithuwelijken en hun zonen uitsturen om te bedelen.

Europa moet bijdragen aan de opvang in de regio met adequate middelen voor de vluchtelingenkampen.